Nach jahrelangem Disput zwischen der Europäischen Union einerseits und den lateinamerikanischen Bananenproduzenten andererseits ist nun dank dem Abkommen über den Bananenhandel ein wichtiger Schritt unternommen worden. Ich befürworte dieses Abkommen, weil es ebenso den Disput vor der Welthandelsorganisation beilegt. Durch das Entgegenkommen der EU und lateinamerikanischer Bananenproduzenten darf aber nicht die generelle Situation der AKP Staaten außer Acht gelassen werden. Die Hilfestellung für die AKP Staaten seitens der EU gilt es genau zu überwachen und bei Bedarf zu stärken. Wichtig ist hierbei die vom Europäischen Parlament geforderte Folgenabschätzung, die es klar hervorzuheben gilt. Trotz aller Hilfestellung, die ohne Zweifel elementar und wichtig ist, darf es zu keinen Umschichtungen innerhalb des EU Budgets kommen. Schon zu oft wurden für bestimmte Bereiche zur Verfügung gestellte Gelder umgeschichtet und für andere Zwecke verwendet. Dem gilt es einen Riegel vorzuschieben, ob es sich nun wie bei dem aktuellen Fall um den Entwicklungsfonds handelt oder andere Fonds, wie auch den Agrarfonds, der derzeitig immer wieder diskutiert wird. Die Europäische Union muss sich ihrer Verantwortung gegenüber den AKP Staaten und den Gebieten in äußerster Randlage bewusst sein und nachhaltig handeln. Wenn wir nun dieses erfreuliche Abkommen global betrachten, dann schaue ich mit einem Auge auf die Doha Verhandlungen. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat anscheinend Bewegung bewirkt.

2012. Es gilt abzuwarten, ob den Worten auch Taten folgen werden.